virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um skilgreiningu auðlinda meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn sigurður ingi jóhannsson og gunnar bragi sveinsson þessi þingsályktunartillaga gengur út á það að alþingi álykti að fela forsætisráðherra að fá færustu sérfræðinga á sviði auðlindaréttar til að semja frumvarp sem skilgreini með tæmandi hætti hvað flokkast til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir íslands eru þetta er afar mikilvægt nú virðulegi forseti að þetta skref verði stigið vegna þess að ísland er í aðlögunarferli að evrópusambandinu og eins og allir vita er evrópusambandið auðlindasækið og eirir ekki þeim auðlindum sem eru óskilgreindar í þeim löndum sem það ríki sem gengur inn í evrópusambandið á og ræður yfir þar sem auðlindir eru að litlu leyti skilgreindar hér á landi við höfum fiskveiðiauðlindina sem eru sérlög um og það er nánast upptalið þá ber okkur að standa vörð um auðlindir okkar hverjar þær eru og hvernig á að nota þær og það er afar brýnt að það verði farið með í gegnum frumvarp sem snýr að þessum málum áður en til hugsanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu kemur vegna þess að ef við stöndum ekki gjöld vörð um auðlindir okkar þá gerir það enginn fyrir okkur það er enginn vilji hjá þessari ríkisstjórn að fara þessa leið þrátt fyrir að vinstri grænir séu með það á stefnuskrá sinni að ganga ekki í evrópusambandið þá er þetta lagt fram af þingmönnum framsóknarflokksins til að vernda hagsmuni þjóðarinnar þetta varðar almannahag að við höfum sjálf yfirráðarétt yfir öllum okkar auðlindum þessi skilningur og þessi túlkun var staðfest á hinum fræga fundi sem seðlabanki íslands og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn héldu í síðustu viku og kom þar fram í máli erlendra sérfræðinga að evrópusambandið væri fyrst og fremst að ásælast auðlindir okkar upphefðin verður að koma að utan ríkisstjórnarflokkarnir hafa verið duglegir við að tala þetta niður málflutning minn sem ég hef verið að benda á vrðandi auðlindirnar en þarna var þetta staðfest af erlendum aðilum og vona ég að hæstvirtur fjármálaráðherra úr því að hann situr einn ráðherra í þessum þingsal nú taki þessi orð til sín og hafi forgöngu um það í ríkisstjórninni að þegar þessi þingsályktunartillaga verður útrædd að hjálpa þá hæstvirtur forsætisráðherra við það að skipa nefnd færustu sérfræðinga á sviði auðlindaréttar og smíða frumvarp sem snýr að því að það verði skilgreint með tæmandi hætti hvað það er sem flokkast til auðlinda og hverjar

lista yfir það sem gætu verið hugsanlegar auðlindir og eru þær auðlindir taldar upp og er vísað í hvaðan þessi heimild er en það er úr auðlindaskýrslunni sem var gefin út árið tvö þúsund síðan eru ellefu ár og ekki hefur verið hugað að þessum málum síðan þá þess vegna þarf að

þeir karl axelsson hreinn hrafnkelsson og dýrleif kristjánsdóttir skýrslan hét um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra þar kemur fram að þeirra skilningur á því en þetta er náttúrlega einn og ég segi orðið ellefu ára gamalt og því er nauðsynlegt að uppfæra það en þar til dæmis flokka þau auðlindir í eftirfarandi flokka sem dæmi

land til urðunar og móttöku úrgangs námur friðlýst land land til skógræktar land til útivistar útsýni landslagsheildir villt dýr örverur fiskar ómengað vatn vatnsból vatnsföll örverur efni á hafsbotni og neðan hans

þarna er þetta talið upp það sem þau höfðu skilning á að væri hugsanlegar auðlindir okkar árið tvö þúsund og þess vegna verður að fara af stað nú sem fyrst með vinnu til að skilgreina þetta enn betur því nú til dæmis síðan þessi skýrsla kom út árið tvö þúsund hefur bæst við ný auðlind og þá er ég að tala um makrílinn það gerðist nú fyrir nokkrum árum að skyndilega synti ný auðlind inn í lögsöguna okkar ný fisktegund sem hafði ekki þekkst hér áður það er nefnilega svo herra forseti með náttúruauðlindir og auðlindir okkar að þær eru alltaf að verða fleiri og eftir því sem tækninni fleygir fram þá finnast nýjar ég er í þessari þingsályktunartillögu að vísa í meðal annars það að náttúruauðlindahugtakið hefur verið nokkuð bundið við ákveðna flokka eins og fiskimiðin en það sem ég er að tala um er líka hafsbotninn og allt það sem er á landi lofti og láði mig langar aðeins í framhjáhlaupi að geta þess að nú fer samfylkingin mikinn um það til dæmis út af hverju hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hafi ekki farið í það að innheimta veiðileyfagjald af makrílnum sem ég minntist á áðan þessari nýju auðlind á sama tíma var ríkisstjórnin að afhenda evrópusambandinu loftslagskvótann sem við áttum upp á fimmtán milljarða að verðgildi á árinu tvö þúsund og sjö þar með er ríkisstjórnin ef við tökum það nú til til dæmis að hefði verið settur kvóti á makrílinn sem ýmsir samfylkingarmenn eru búnir að reikna upp í tíu til tólf milljarða loftslagskvótinn fimmtán milljarða þarna er þá ríkið að tapa þrjátíu milljörðum einungis vegna þess það verður nefnilega að vera samfella í málflutningi ríkisstjórnarinnar ég barðist mjög fyrir því að ríkisstjórnin mundi ekki afhenda þá auðlind sem andrúmsloftið var loftslagsheimildirnar okkar en á það var ekki hlustað það var vegna þess að aðildarumsóknin liggur inni hjá evrópusambandinu og þetta var skilyrði evrópusambandsins til að umsóknin gæti haldið áfram var það að við mundum afsala okkur íslenska ákvæðinu og ganga inn í viðskiptakerfi evrópusambandsins við losunarkvótann sú nýja auðlind sem þarna varð

þess vegna verður að standa vörð um náttúruauðlindir okkar hverjar sem þær eru og skilgreina þær samkvæmt íslenskum lögum þannig að erlendir aðilar geti ekki ásælast þær það er mjög mikilvægt sérstaklega í ljósi þess eins g ég kom inn á áðan að það sem evrópusambandið er fyrst og fremst að sækjast í við erum að tala um að siglingaleiðir sem opnast fyrir norðan landið er mikil náttúruauðlind og það er meðal annars það sem evrópusambandið er að huga að með inngöngu íslands

í þingsályktunartillögunni fer ég yfir í fyrsta kafla auðlindaréttinn sjálfan sem fræðigrein og hvet ég þá sem hafa áhuga á auðlindarétti yfir höfuð að lesa þessa þingsályktunartillögu hana má finna á þingskjali fimmtíu og átta fimmtugasta og áttunda mál inni á vef þingsins því þar fer ég yfir þessa nýju réttarheimild því að auðlindaréttur var ekki þekktur hér á árum áður og er tiltölulega ný fræðigrein innan lögfræðinnar jafnvel nýrri heldur en umhverfisrétturinn sem hingað til hefur verið talinn yngstur

ég fer líka koma til og hvernig þær eru

því það er mjög víðfeðmt og nær til fara þátta samfélagsins eins og ég var að fara yfir áðan og það er talið að allir þættir náttúrunnar jörðin lífríkið vatnið sólarljósið og loftið geti til dæmis allt talist til náttúruauðlinda auðlindir geti einnig verið óskilgreindar sem þjóðareign eins og við höfum fjallað svo oft um á alþingi svo sem fiskstofnar og orkulindir í fjórða kafla fer ég yfir eignarhaldið á auðlindunum það er mjög mikilvægt að skilgreina það einnig við munum öll eftir h s orku ævintýrinu hvernig það fór og miklar deilur spruttu upp um það varðandi eignarhaldið á auðlindinni sjálfri og svo nýtingu á henni það verður að skilgreina eð heildstæðum hætti hér á landi því sumir rugla saman nýtingarrétti og auðlindinni sjálfri þetta verður að skýra með sérstakri lagasetningu sem ætti þá vel heima í þessari vinnu þessarar auðlindanefndar sem ég er að leggja til að verði stofnuð í kjölfar þessarar þingsályktunartillögu vegna þess að mörkin þarna á milli verða að vera alveg skýr sérstaklega þegar við horfum á það að útlendingar eru í meira mæli farnir að ásælast raunverulegar eigur íslendinga ég get nefnt sem dæmi að útlendingur er til dæmis að ásælast stóra jörð ég er að vísa í grímsstaði á fjöllum þar er mikið víðerni sem gæti hæglega verið flokkað sem auðlind þess vegna er mjög brýnt að tekið verði strax á þessum málum það er nefnilega svo að við verðum að minnka ágreiningsefnin í samfélaginu sumir eru fylgjandi því að erlendir aðilar megi koma hér og kaupa jarðir án undanþágu það eru ákveðin heimildarákvæði fyrir því innan e e s samningsins að aðilar og lögaðilar innan e e s fái að kaupa til dæmis jarðir og þurfa þá ekki undanþágu til þess en aðilar utan e e s þurfa að fá samþykki innanríkisráðuneytisins til að mega fjárfesta

eignarhaldið í hendur aðila sem var í raun og veru aðili utan e e s svæðisins þarna verðum við að stoppa í lögin og það fyrr en seinna því eftir því sem siglingaleið um norðurslóðir verður nær í tíma því meiri ásókn verður í landgæði íslendinga við vitum að kínverjar hafa mikinn áhuga á þessari leið og hafa jafnvel skoðað hugmyndir um það að koma inn með fjármagn til að byggja upp og gera hafnir sem dæmi þess vegna verður löggjafinn að vera skrefi á undan til að bregðast fyrir fyrir fram en ekki sífellt vera að bregðast við eftir á einhvern tíma sagði ég þá setningu að alþingi væri fjórir til fimm árum á eftir viðskiptalífinu þar sem í bankahruninu sem dæmi þegar þau ósköp gengu yfir var það vegna þess að alþingi hafði ekki sett nógu skýr og skotheld lög á svo er verið að bregðast við eftir á og raunverulega er alþingi enn þá að afgreiða mál tengd bankahruninu til að stoppa upp í göt í lögum í stað þess að lagasetningin á að vera hrein og klár þannig að það vita allir eftir hvaða leikreglum er verið að spila

þær leiðir sem eru færar til auðlindastjórnunar og þar er nefnt sem dæmi eignarréttarskipan leiðréttandi gjöld og uppbætur svokallaðir grænir skattar magntakmarkanir og tæknileg skilyrði í sjöunda kafla fer ég yfir hagfræðileg álitaefni sem við verðum að líta til við auðlindastjórnun og svo velti ég vöngum í áttunda kafla hvernig við eigum að hátta gjaldtöku af náttúruauðlindum hér á landi virðulegi forseti ég legg þetta fram ég vonast til að málið fái skjóta afgreiðslu að umræðu lokinni óska ég eftir því að þingsályktunartillagan fari til viðeigandi nefndar verði send til umsagnar og komi svo sem fyrst fyrir þingið aftur því það er mjög brýnt fyrir okkur að þessi leið verði gengin að við skilgreinum auðlindir okkar hverjar þær eru og hvernig á að nýta þær og setja sérstakan lagaramma um þær